rozptýleným, pohybujúcim sa a či ťažko viditeľným cieľom.

Navyše asi 30 percent z kazetovej bomby nevybuchne, zostáva na zemi vo forme mín ohrozujúcich civilné obyvateľstvo ešte veľmi dlho po skončení konfliktu. A napriek týmto smutným štatistikám mnohé členské štáty Európskej únie nepodpísali dohovor o kazetovej munícii zakazujúci jej výrobu, skladovanie a použitie, pretože sledujú vlastné ekonomické, a to je veľmi smutné, vlastné ekonomické záujmy spojené s výrobou a s vývozom tohto druhu munície. Pani predsedajúca, s takýmto prístupom hlboko nesúhlasím a verím, že humanitárne záujmy a ochrana civilného obyvateľstva musia byť prvoradé.